Annál is inkább, mivel a szegénységnek és a társadalmi kirekesztettségnek leginkább kitett fiatalok jövőjének alakulása nagyban határozza meg az európai projekt jövőjét is. A társadalmi kirekesztés súlyos negatív hatással van a fiatalok életkörülményeire, polgári szerepvállalására és egészségére. Amennyiben nem teszünk ez ellen, az az Európai Unió versenyképességi mutatóiban is észlelhető lesz. Fontosnak tartom továbbá, hogy a jelentés hangsúlyozza a tagállami felelősséget is, hiszen az ifjúságpolitikának alapvető kompetenciája a tagállamokon belül helyezkedik el. Meg kell jegyezzem, hogy ez a jelenlegi magyar kormány ifjúsági és társadalompolitikájának tükrében különösen kritikus, hiszen hazánkban évek óta semmibe veszik a magyar diákok oktatáspolitikai követeléseit, elzárkóznak a párbeszédtől, és a fiatalok társadalmi szerepvállalását a kormány időnként rendőri eszközökkel igyekszik visszaszorítani.